Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Kommissarin für den doch sehr umfassenden Überblick.

5. November gegeben haben, die allerdings bedauerlicherweise die Parlamentsverwaltung nicht im adäquaten Zeitrahmen an die Abgeordneten weitergegeben hat, sodass wir dementsprechend die Antwort leider so spät erhalten haben, dass wir Ihnen in der Anfrage noch einen unberechtigten Vorwurf entgegengebracht haben, nämlich den, dass Sie uns angeblich nicht geantwortet hätten. Sie haben uns geantwortet, und ich möchte mich dafür ausdrücklich bedanken. Als Zweites möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie sehr sachlich mit dem Thema umgehen.

für dringend notwendig, dass Sie versuchen, dies auf sachliche, strukturierte Art und Weise anzugehen und die Arbeit hier mit Sorgfalt fortzusetzen. Das, was ich von Seiten des Parlaments derzeit als problematisch sehe und ich habe das den Kolleginnen und Kollegen schon mehrfach gesagt ist, dass ausschließlich der Fokus auf Ungarn gelegt wird, wo es doch genügend andere Mitgliedstaaten gibt mit ganz ähnlichen Problemen. Das Justizwesen in Griechenland leidet mindestens genauso wie das in Ungarn.

Wir haben auch in Ungarn nicht nur in Ungarn Probleme mit Flüchtlingen. Wir haben dieselben Probleme in Griechenland, auch mit Menschenrechtsverletzungen. Wir haben auch Probleme in Polen, teilweise mit Argumentationsweisen, die sehr heftig sind und die sehr intensiv sind und sich gegen Flüchtlinge aussprechen, wobei jeder die Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat und wissen muss, dass Flüchtlinge ein Anrecht haben, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Zuflucht zu finden, wenn sie vor Krieg, vor Tod, vor Not und vor Elend fliehen und in ihrer eigenen Heimat nicht überleben können. Dann sind wir verpflichtet, ihnen eine Heimat zu geben. Darüber sollte es eigentlich keine Diskussion geben, sondern Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Ich möchte hiermit zum Ausdruck bringen, dass ich die strukturierte Art und Weise des Vorgehens sehr positiv finde. Frau Kommissarin, ich hätte die Bitte an Sie Sie haben in Ihrem Brief geschrieben, dass es eine ganze Menge an sozusagen Kontrollmechanismen, Monitoringsystemen gibt.

Ich glaube eher, dass Sie sehr fair vorgehen, aber ich hätte einfach Interesse daran, mehr darüber zu erfahren.